frú forseti lengi hefur verið þörf á að koma á laggirnar námi í fótaaðgerðafræði á íslandi starfsgreinaráð heilbrigðis og félagsgreina sem menntamálaráðherra skipaði á sínum tíma fjallaði um tillögur að námskrá um fótaaðgerðafræði og sendi menntamálaráðherra tillögur sínar þar var lagt til að nám í fótaaðgerðafræði yrði þriggja ára nám á framhaldsskólastigi nám í fótaaðgerðafræði hefur verið að lengjast erlendis í reglugerð um menntun réttindi og skyldur fótaaðgerðafræðinga er vandlega farið yfir þær kröfur sem gerðar eru til stéttarinnar og þeirra skóla erlendis sem mennta þessa fagstétt þar kemur jafnframt fram að fótaaðgerðafræðingum er meðal annars gert að þekkja ákveðin sjúkdómseinkenni og leita samráðs við lækna í slíkum tilfellum við erum að tala um fagstétt sem meðal annars fær fólk með alvarlega og hættulega sjúkdóma í hendur og því afar mikilvægt að vel sé til náms þeirra vandað nú er búið að auglýsa nám í fótaaðgerðafræði sem hefjast á hjá einkaskóla í janúar á næsta ári samkvæmt mínum heimildum á að vera um fjórtán mánaða nám að ræða og engar kröfur um grunnnám samkvæmt auglýsingu kostnaður við námið á að vera hátt á aðra milljón á nemanda það er ansi langt á milli fjórtán mánaða og þriggja ára námstíma eins og starfsgreinaráð heilbrigðis og félagsgreina leggur til virðulegi forseti á heimasíðu skólans kemur fram að menntamálaráðherra hafi veitt leyfi og að námskrá sé væntanleg í menntamálaráðuneytinu fást þau svör að námskrá liggi ekki fyrir mér er því spurn hvaða faglegar forsendur liggja til grundvallar leyfisveitingu til skólans í lögum um framhaldsskóla og lögum um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum framhaldsskólakennara og skólastjóra eru skýr ákvæði um þær kröfur sem gerðar eru til þeirra er veita námi eða skóla forstöðu og til þeirra er kenna sem ber að hafa kennsluréttindi og reynslu af kenna á íslandi eru fjögur fótaaðgerðafræðingar með kennsluréttindi enginn þeirra hefur ráðið sig til skólans né hyggst ráða sig þangað skólastjórinn er ekki með kennsluréttindi og ekki kennslureynslu menntamálaráðherra virðist því sem sagt vera að heimila að gengið sé framhjá lögum sem heyra til hennar eigin fagráðuneyti að ofangreindu sögðu tel ég ástæðu til að efast um að nægilega faglega sé staðið að þessu námi og spyr því hefur menntamálaráðherra veitt leyfi til kennslu í fótaaðgerðafræði á íslandi ef svo er hvaða faglegar kröfur eru gerðar til starfseminnar hvaða faglegar kröfur eru gerðar til þeirra sem annast kennslu í fótaaðgerðafræði var tekið tillit til niðurstöðu nefndar sem starfaði á vegum heilbrigðis og menntamálaráðuneyta við undirbúning náms í fótaaðgerðafræði við leyfisveitinguna og var